Choć nam wtedy mówiono o osiągnięciach.

Natomiast dzisiejsi młodzi 25 nie tyle chcą słuchać o osiągnięciach, ile nam mówią o swoich problemach, czyli bezrobociu, biedzie, niesprawiedliwości, braku perspektyw, wielu nierozwiązanych problemach, i mówią, że oni tracą wiarę